Monsieur le Président, merci à chacun et chacune d'entre vous, pour vos questions et, surtout, pour vos encouragements et votre soutien à cette idée que M.

Il n'y a aucune volonté d'exclure des établissements qui s'adressent déjà aujourd'hui à ce type de public. C'est le principe de l'accès que nous voulons poser.

Oui, il s'agit bien d'avoir un vrai service bancaire pour ces 7 de la population qui en sont exclus, c'est à dire de vrais services, une véritable garantie d'accès pour tous les citoyens qui vivent légalement dans l'Union et également des coûts très faibles, pour répondre à la préoccupation que Mme Băsescu a évoquée à l'instant. Je rejoins

Je n'oublie pas que certains États, comme la Belgique ou l'Italie et d'autres encore, ont agi, mais on voit bien que pour beaucoup d'autres États, il faut un acte législatif contraignant. C'est ce que je vous proposerai dans quelques semaines. Nous sommes très déterminés et très fermes sur notre intention d'offrir cet accès au compte bancaire de base.

Et puis, également, la question de la mobilité bancaire. Ce sont les trois points, avec le compte bancaire de base, que nous allons traiter dans ce dernier paquet sur la protection des consommateurs, et notamment celle des citoyens les plus fragiles dans notre société.